Nous avons beaucoup de respect pour les femmes qui font le choix de rester à la maison, d'avoir les enfants, de les élever, c'est leur choix, il n'y a aucun souci. Mais ce qui est abominable dans notre société, c'est que 60 des personnes qui réussissent des études supérieures sont des femmes et plus vous montez dans la hiérarchie des sociétés que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé plus elles disparaissent en fonction du plafond de verre.

Aujourd'hui, on doit se battre et faire en sorte que le progrès parce qu'il y a progrès aille beaucoup plus vite.